To je dosavadní bilance ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. A konce zatím nedohlédnout. Je samozřejmě správné projevit zájem o individuální osudy lidí, kteří se stali politickými vězni. I já plně podporuji, abychom plně kritizovali věznění za politické názory nebo činy, které nejsou v rozporu s demokratickými zákony. Při zájmu o osud jedinců však nesmíme zapomínat na utrpení milionů. Jejich bolest je možná anonymní, nelze ji přisoudit mediálně líbivé příběhy, ale je podstatná. Proč například důrazně nepožadujeme vyšetření upálení nevinných v Oděse? Takový postup se mi jeví jako trestuhodně nebezpečný a zbabělý. Naším úkolem je pomáhat nalézt cestu k ukončení války na Ukrajině a ne přilévat olej do ohně tím, že se postavíme pouze na jednu stranu utrpení.